Madame la Présidente, mes premiers mots seront pour excuser l'absence d'Olli Rehn, qui a dû partir prendre un avion, mais qui a largement écouté l'essentiel de vos interventions. Je lui rapporterai les toutes dernières, qui peuvent le concerner directement.

Mme Bowles a rappelé le besoin de mesures d'intervention précoce. Je pense que ce sont de bonnes idées.

Nous faisons bien cette réforme pour les citoyens. Je pense, comme beaucoup d'entre vous, que si une nouvelle crise devait arriver on vient d'évoquer à l'instant les risques dans tel et tel secteur sans que nous ayons tiré les leçons de la crise financière, depuis deux ans, sans que nous ayons créé des outils de prévention et de prévoyance,

Il s'agit de remettre les services financiers, les marchés, au service de l'économie réelle, de l'emploi, et donc des citoyens. C'est une de mes priorités, au delà de ce que nous disons en ce moment, cet après midi, Madame la Présidente, sur d'autres points qui intéressent les citoyens, la protection des citoyens consommateurs de certains produits financiers. Aujourd'hui même, le collège a adopté, sur ma proposition, la révision de la directive sur les garanties de dépôt, la révision de la directive sur les compensations pour les investisseurs et un livre blanc sur les garanties dans le secteur de l'assurance.

Il est clair que le président de la Banque centrale, Madame Lulling, doit avoir un rôle primordial dans le Comité du risque systémique. Le mécanisme exact des nominations du président est un point sur lequel nous travaillons avec mon collègue Olli Rehn.

Je suis ouvert à cette idée selon laquelle les autorités de surveillance réunies dans le nouveau réseau européen doivent être proactives dans la surveillance des produits, notamment les plus nocifs, qui peuvent poser un risque pour la stabilité financière, la protection des consommateurs que je viens d'évoquer.

Je pourrais imaginer un rôle important de coordination des autorités dans ce domaine. Le Conseil a aussi accepté que les autorités puissent avoir ce rôle. Je pense qu'il est possible de se mettre d'accord sur un texte qui assure un champ d'application large tout en prévoyant la possibilité d'agir en cas de produits ou de transactions dangereux. Mme Hübner,

La proposition de la commission ECON de confier aux autorités le contrôle des institutions transfrontalières est une option qui pose des problèmes politiques, techniques que je vous propose de ne pas négliger. L'important pour moi, c'est bien d'avoir en place, le 1er janvier 2011, des autorités qui disposent de réels pouvoirs contraignants pour faire face au manque de coordination, à la faiblesse ou à la faillite de la supervision constatée dans le passé, pour agir en cas d'urgence, pour assurer le respect du droit communautaire et pour contrôler les agences de notation que plusieurs d'entre vous ont évoquées cet après midi. Et puis, après trois ans de fonctionnement de ces autorités, quand leur réputation sur les marchés sera établie, nous conduirons, en liaison avec vous, une évaluation pour voir si une évolution de ces compétences s'impose.

M. Bodu, le président Lehne et Mme Regner ont également apporté leur soutien au travail que nous faisons ensemble. Je pense que nous avons effectivement besoin, je viens de le dire, d'une vraie supervision européenne, efficace et coordonnée. Voilà pourquoi il est très important que nous utilisions intelligemment les quelques jours que nous avons devant nous pour réussir à convaincre le Conseil de saisir la balle qui est maintenant dans son camp, et de saisir, je pense, l'opportunité que vous lui avez offerte d'approfondir les choses et d'aboutir à un vrai accord.

M. Baldassarre que les propositions que j'ai faites au nom de la Commission, qui ont été faites aussi avant moi, ont été préparées avec notre service juridique, sans préjudice des pouvoirs de la Commission.

Nous avons essayé, dans la proposition de la Commission, de rester le plus près possible et même quelquefois d'aller un peu plus loin que l'ambition du rapport de Larosière sur cette architecture européenne. Je souhaite vous redire ma volonté, dans les semaines et, j'espère, les jours qui viennent, dans la concertation que nous aurons avec le Conseil des ministres des finances, de rester le plus près possible de la crédibilité et de l'ambition de ces propositions initiales de la Commission, qui se fondent sur la proposition de

Les autres régions du monde sont là, entre Américains et Européens. J'observe que le président Obama, les dirigeants européens ont signé les accords, ont pris les décisions ensemble au G20. Nous avons donc la même feuille de route.

Les Américains ont pris une autre méthode que la nôtre, ont adopté un paquet global. Il va falloir maintenant qu'ils ouvrent les tiroirs un par un pour mettre en œuvre les décisions.

du G20. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu, non pas pour faire la même chose que les Américains, mais pour vous donner une vision complète, pour que les journalistes, les entreprises, les marchés, les citoyens et les parlementaires européens et nationaux aient une vision complète et globale, mettre tout cet agenda dans un document complet et cohérent, qui a été adopté le 2 juin dernier et qui est désormais notre feuille de route. Sur certains points, les Américains ont pris un peu d'avance, mais nous allons également agir à un point extrêmement important, à savoir la régulation des produits dérivés et des ventes à découvert, dès le mois de septembre prochain.

Nous n'avons pas toujours les mêmes outils. Nous n'aurons pas toujours les mêmes méthodes. Nos secteurs bancaires ne se ressemblent pas. Je rappelle qu'en Europe, les banques financent entre les deux tiers et les trois quarts de l'économie.

Nous n'avons pas toujours les mêmes structures de banques.